Je pense aussi qu'on peut conclure que l'abeille est un bon indicateur de notre capacité de faire de l'agriculture propre.

Là dessus, on a déjà des programmes qui sont en cours de promotion.